Relatívne čerstvé spomienky na kruté vnútorné vojnové konflikty sú základom pre vysokú mieru nedôvery medzi lídrami jednotlivých skupín obyvateľstva. Vydarená konsolidácia politických pomerov v rozhodujúcich štátoch regiónu v Chorvátsku a v Srbsku však ukazuje aj občanom Bosny a Hercegoviny, že vecné a pokojné riešenie problémov, zbavené predsudkov a nevraživosti, môže byť dobrou cestou pre rozvoj tejto krajiny. Preto som presvedčený, že aj naďalej musíme pokračovať v politike integrácie Balkánu a usilovať sa o získanie dôvery obyvateľstva pre túto cestu.